entreprendre.

la règle de l'unanimité est sans doute un frein mais il le fait avec beaucoup plus d'acuité, beaucoup plus de vitesse et, je crois, beaucoup plus d'ambition que par le passé, ce qui fait que les progrès dans ce domaine et votre rôle d'impulsion, de direction, de contrôle des différentes étapes sur notre chemin sont essentiels pour une fiscalité plus juste et plus transparente en Europe. Le progrès dans ce domaine est incontestable et nous devons tous nous en réjouir.

Nous avons tous besoin et moi plus que quiconque de votre vigilance technique et politique et, en ce qui me concerne, vous savez que vous pourrez, de la même manière, toujours compter sur mon engagement personnel dans la poursuite de ce combat jusqu'au dernier jour du mandat de cette Commission. La nouvelle initiative que j'ai présentée en introduction, et que la Commission vient d'adopter aujourd'hui, en est une preuve supplémentaire, mais il nous reste encore beaucoup d'autres chantiers à ouvrir. Je ne voudrais pas revenir sur ce que j'ai dit en introduction car, au fond, j'ai marqué à ce moment là toute l'estime et tout le soutien que j'apportais au rapport de

Je voudrais insister simplement sur deux points qui sont revenus dans beaucoup de vos interventions et auxquels la Commission est sensible. Premièrement, c'est la protection des lanceurs d'alerte. Voici un sujet qui, à l'évidence, s'impose désormais à notre attention et qui est incontournable.

À cet égard, je peux vous annoncer que la Commission va se pencher sur la question pour vérifier s'il existe des possibilités de renforcer la protection des lanceurs d'alerte au niveau européen, tout en soutenant les États membres dans le renforcement de cette protection au niveau national. Je pense que c'est un sujet dont nous devons en vérité nous emparer tous ensemble, que ce soit les États membres ou l'Union, qui a sans doute en la matière des compétences limitées, mais qui peut jouer un rôle, à tout le moins, d'aiguillon utile et de moteur dans le champ qui est le sien. Ma collègue Věra Jourová sera avec vous demain pour discuter davantage sur ce sujet. Il est très clair que notre sentiment, en tant que responsables politiques, est le même que le vôtre, à savoir que ces hommes et ces femmes doivent être protégés dans leur rôle et nous comptons agir en ce sens.

ici que beaucoup d'initiatives ont été prises, c'est ici que beaucoup de prises de position politique ont été formulées, c'est ici que beaucoup d'idées ont été exprimées. Nos futures initiatives, celles que je prendrai comme commissaire européen, ont besoin de vous, de votre expertise unique, de votre soutien, de votre soutien critique, éventuellement de votre soutien vigilant, de votre soutien exigeant, mais de votre soutien. Voilà les quelques remarques que je voulais faire à l'issue de ce débat qui aura montré la mobilisation de tout le Parlement sur ce combat qui, croyez le, nous est commun et le restera.